On ne peut donc que se féliciter que le Parlement décide de s'investir sur la question des paris sportifs. Cependant, loin de répondre aux enjeux que pose la libéralisation à tout va des paris et des activités sportives, en général, la résolution commune se contente d'énumérer de bonnes intentions en évitant de proposer des solutions durables pour le secteur. Si l'on considère les activités sportives et physiques comme essentielles à la formation et à la santé de l'être humain, à toutes les étapes de la vie, comme un vecteur d'émancipation pour tous, comme un élément important du respect de l'autre et de l'apprentissage de la vie en société, alors il est plus que nécessaire de sortir d'une logique marchande qui ne fait qu'opposer les hommes entre eux et favorise les tricheries des mafias organisées, qui ont bien compris combien ce secteur du sport business pouvait servir leurs intérêts. C'est également cette même logique qui amène les clubs à dépenser toujours plus sans compter et sans aucun respect des règles comptables en vigueur. L'Union européenne et ses États membres devraient, à la vue des faits cités, œuvrer a minima pour que les paris sportifs relèvent d'un monopole d'État, comme le souligne d'ailleurs l'arrêt du 8 septembre 2009 de la Cour européenne de justice, mettre en place des règles de contrôle financier strictes des comptes des disciplines et équipes sportives professionnelles, élaborer des lois particulièrement sévères pour tous ces briseurs de rêve d'enfants et mettre en cause la responsabilité des banques, qui soutiennent abusivement des clubs en quasi faillite. Au lieu de cela, le Parlement se contente, encore une fois, d'en rester au stade des bonnes intentions.